Zum einen wollen wir immer eine Rechtsgrundlage haben. Natürlich ist es im Moment eine unglückliche Situation, dass sich das mit Kanada nicht so ergibt, wie wir es gerne hätten. Zum anderen bedeuten Überflugrechte natürlich auch ein Eindringen in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates. Auch dafür braucht man natürlich entsprechende Grundlagen.

Darauf warten wir, und deshalb werden wir uns dann auch dafür einsetzen, dass dies entsprechend Grundlage wird und eine entsprechende rechtliche Grundlage beinhaltet.